Nemcsak a nemzetközi nőnap alkalmából fontos ez a téma, hanem egyébként is, hiszen a válság közvetlen és közvetett módon is rendkívül súlyosan érintette a nőket. Azonban néha az az érzésem, hogy többet beszélünk az elméletről, mint magáról a gyakorlati megoldásokról. Jó lenne látni egyre több követhető példát, tagállami gyakorlatot. Fontos, hogy a kormányok intézkedéseikben kiemelten kezeljék például a nők munkaerő piaci helyzetét.

Fontos azonban azt is látni, hogy ez a probléma sokarcú, ezért európai uniós szintű fellépésre van szükség.